Podnoszą koszty funkcjonowania firm europejskich i w związku z tym zwiększają koszty utrzymania i koszty życia w Unii Europejskiej. To wszystko odbija się na konsumentach, ale konsumenci są milczącą większością. Tu, na tej sali, powinniśmy również bronić interesów konsumentów, a nie tylko zastanawiać się, czy odpowiedni poziom płac jest prawem, do którego wszyscy w Unii Europejskiej akurat powinni aspirować. Chcę również powiedzieć, że nigdzie nie jest napisane, że fundamentalne prawa człowieka oznaczają wyrównywanie płac, ponieważ płace zależą od wydajności pracy.